Die Sozialdemokraten wollen das Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten gerade vor dem Hintergrund, dass wir es ernst meinen mit dem Ansatz, die Reindustrialisierung in der Europäischen Union nach vorne zu bringen. Deswegen ist es sinnvoll zu schauen, wo wir Märkte für unsere industriellen Produkte haben und wo wir damit auch Beschäftigung generieren können.

Ich möchte da nur das Vorsorgeprinzip im Bereich Verbraucherschutz und Ernährung nennen, wo wir ganz andere Umgangsformen entwickelt haben, oder den Bereich des Datenschutzes, wo wir in Europa natürlich sagen, das ist ein individuelles Grundrecht, das gesichert werden muss, wo die Partner jenseits des Atlantiks aber andere Vorstellungen haben. Oder eben auch die Frage der Entwicklung der kulturellen Vielfalt, wo wir eine ganz explizite Strategie zur Unterstützung der kulturellen Vielfalt in Europa entwickelt haben. Und nicht zuletzt gerade als Sozialdemokrat sage ich das ist natürlich die Frage der Arbeitnehmerrechte eine ganz entscheidende, wo wir in Europa eine spezifische Kultur des sozialen Dialogs entwickelt haben und auch gerade auf Basis der Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation einen Kanon der Arbeitsbeziehungen entwickelt haben, die in den Vereinigten Staaten ganz anders aussehen.

Ich bin eher geneigt zu sagen Lassen Sie uns die Früchte, die tief hängen, anstreben also die Frage der Tarife und Standards und nicht so sehr alles lösen wollen, gerade angesichts der unterschiedlichen Traditionen und Vorstellungen.

Lassen Sie uns versuchen, die Interessen, die wir zuvorderst haben, umzusetzen, um dann letztendlich einen Erfolg für Beschäftigung in Europa zu generieren.